Señor presidente, señor presidente Sánchez, nos enfrentamos a la amenaza creciente y crecida de populistas y separatistas, pero no basta con la condena. Debemos dar respuestas efectivas a la causa que es el cambio de paradigma la economía difusa, que ha precarizado a las clases medias, que son la base de la democracia.

Presidente Sánchez, el camino no es ni con los separatistas ni con los populistas de izquierdas o derechas que quieren destruir y debilitar Europa. Frente al populismo y al separatismo, debemos encontrarnos quienes creemos y hemos construido y queremos seguir construyendo Europa.

Quiero recordar también —para aquellos que piensan que Cataluña es un problema de catalanes— que en Cataluña el primer partido es un partido que cree en España y que se llama Ciudadanos.

Basta ya a la exclusión y al uso sectario de lo que es de todos —por ejemplo, el feminismo— y trabajemos juntos en defensa de lo común.